Frau Harkin hat es auch gesagt Die Menschen in Europa wollen keine Konzepte, sondern sie wollen ganz konkrete Lösungen.

Meine beiden Kolleginnen aus meiner Fraktion sind darauf eingegangen. Aber ich bin auch der Meinung, dass hier Nachbesserungen nötig sind, denn mehr Flexibilität und mehr Mobilität schaffen keinen einzigen neuen Arbeitsplatz.

Wir brauchen gute und sichere Arbeitsplätze in Europa, und die Mitgliedstaaten und auch die Unternehmen müssen dafür sorgen, dass es unbefristete Arbeitsplätze sind, mit denen die Menschen ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Das muss wieder die Regel werden, und da müssen wir auch von der europäischen Ebene aus hinwirken und die richtigen Weichen stellen. In Ihrer Agenda sprechen Sie von neuen Arbeitsvertragsformen, die schwächere Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Bezug auf den Berufseinstieg vorsehen.

Das schafft aus meiner Sicht keine neuen Arbeitsplätze. Die Erfahrungen zeigen und das hat die von der SPD geführte Bundesregierung vor einigen Jahren in Deutschland schon festgestellt dass die Schwächung von Arbeitnehmerrechten keinen einzigen Arbeitsplatz schafft. Solche Dinge bringen nur einen Transfer von guten Arbeitsplätzen zu prekären Arbeitsplätzen.